Az ukrajnai konfliktus újból megmutatta, hogy az Európai Unió és azon belül elsősorban a kelet közép európai uniós tagállamok milyen jól ismert módon, és milyen aggasztó módon ki vannak téve az orosz energiafüggőségnek. Aggasztó amellett az is, hogy vannak olyan tagállami kormányok, amelyek ahelyett, hogy azon dolgoznának, hogy csökkentsék ezt az Oroszországtól való energiafüggőséget, épp ellenkezőleg, nagyon hosszútávra kötnek az orosz kormánnyal olyan szerződéseket, amelyek elsősorban gáz szállítására vagy atomenergetikai fejlesztésekre vonatkoznak. Világossá kell tennünk, hogy ez az európai szolidaritásnak a megsértését jelenti, ami egyébként mindenkinek káros. Ezért egy olyan közös energetikai piacra van szükségünk, ahol az uniós tagállamok közösen lépnek fel, akár közösen is vásárolnak ezáltal javítva az alkupozíciójukat. És ezért kell támogatnunk minden olyan javaslatot, pl. az Önök által előterjesztett európai energetikai szemeszterre vonatkozó javaslatot is, amely garanciát adhat arra, hogy különutas tagállami politikák miatt nehogy az európai egység megbomoljon, és ezért ne tudjuk végrehajtani a tervezett programot. Az energiaunió megalkotása egy igen fontos mérföldkő az Európai Unió történetében, ezért arra kérjük a Bizottságot, Biztos urat is, hogy ne hagyjuk, hogy akár időhúzással, akár különutas tagállami politikákkal meg lehessen akadályozni az energiaunió megvalósulását.